Basta questo dato per comprendere la strategicità di questo settore. Forse si poteva fare di più in termini di budget generale, ma una volta che sarà approvato il Fondo europeo degli affari marittimi e della pesca ci saranno oltre sei miliardi di euro anche per garantire aiuti ai giovani pescatori, per il rinnovo delle flotte e dei motori nautici. Ora è importante che questa riforma si trasformi concretamente negli Stati membri in un'opportunità effettiva e misurabile in termini di produzione e di lavoro.